Monsieur le Président, Monsieur le Commissaire, chers collègues, permettez moi d'abord de me réjouir que nous ayons cet échange au sein de notre Assemblée quelques jours après le sommet de la Terre auquel, comme cela a été souligné, quelques uns d'entre nous ont participé.

2015. L'Union européenne est partie avec l'ambition de partager un programme d'action et nous rentrons de Rio avec un programme de travail. Je voudrais aujourd'hui remercier la Commission européenne et, notamment, le commissaire Potočnik, ainsi que les États membres pour la détermination dont ils ont fait preuve dans les négociations et pour porter les ambitions européennes en matière de transition écologique de notre économie, ambitions que nous avions définies dans ce Parlement.

À Rio, nous avons manqué d'exemplarité, nous n'avons pas apporté la preuve de la mise en œuvre et de l'application de nos ambitions en matière de développement durable dans toutes nos politiques européennes. Nous devons à présent, à l'échelle européenne et à l'échelle de ses États membres, activer la transition. Sans plus attendre, engageons les financements innovants, la mise en œuvre de la taxe sur les transactions financières, la fiscalité écologique, engageons sans plus attendre notre transition énergétique pour en finir avec les énergies fossiles!

L'Union européenne y gagnera en crédibilité et en poids international. La communauté humaine internationale y gagnera en perspectives d'avenir. Dès maintenant, réengageons nous résolument dans le programme de travail adopté à Rio pour accélérer le changement mais, aussi et surtout, réaffirmons nos ambitions et tentons d'avancer dans les deux prochains rendez vous de 2012 pour la biodiversité à Hyderabad et pour le climat à Doha.